Monsieur le Président, au nom du groupe PPE, je demande que le Parlement se prononce sur le retrait du débat sur la liberté de presse en Italie puis sur le vote d'une résolution sur le même sujet.

Mais le débat prévu demain ne vise qu'un seul pays et ne porte pas sur la question sur laquelle nous sommes prêts à faire un débat de fond de la liberté de presse en Europe. Le PPE n'accepte pas que ce Parlement devienne un lieu de règlement de comptes politiciens et purement nationaux, ce à quoi nous assisterions demain si ce débat était maintenu.

Je reprendrai aussi demain, vous verrez, ce qu'a dit le président Napolitano, qui est un homme que je respecte beaucoup car j'ai beaucoup travaillé avec lui, mais je vous dirai cela demain.